Investițiile financiare pentru crearea de noi locuri de muncă joacă un rol esențial pentru redresarea economică. Planul pentru încurajarea pieței forței de muncă din SUA, blocat ieri de Senatul american, prevede stimulente fiscale pentru întreprinderile mici și pentru angajatori. Aceasta oferă o reducere de taxe pentru companiile care angajează lucrători noi, micșorând, totodată, și impozitele pe salarii. În același timp, American Jobs Act propune o investiție de peste 100 de miliarde USD pentru lucrări publice, doar cu utilizarea materialelor produse sau disponibile în SUA. Astfel, dispozițiile în cauză ar putea restricționa companiile europene să participe la proiecte de infrastructură în SUA.